d'assurer la qualité, l'accessibilité, la durabilité des services publics en Europe et d'adapter autant qu'il le faudra la législation existante aux réalités du 21e siècle. Nous avons pris un engagement important et nous tenons cet engagement à travers l'action transversale de la Commission sur les services publics, pour mieux articuler les réalités et la liberté économique, d'une part, et la réalité sociale, d'autre part.

Le président Barroso a toujours pris soin de parler d'un cadre de qualité, il me semble. Cela concerne le prochain texte transversal que présentera notre collègue Andor sur le détachement des travailleurs.

Le troisième est celui que j'ai présenté concernant les directives sur les marchés publics et les concessions, qui font une part très précise et j'y ai veillé à tout ce qui touche les appels d'offres, les marchés publics liés aux services sociaux avec des seuils plus élevés et un régime de procédure allégé. Nous ne pensons pas qu'il faille un cadre législatif général au delà de ces textes transversaux que je viens de rappeler ou qui sont à venir, et des textes verticaux ou sectoriels qui, quand on regarde la liste des services, couvrent pratiquement tous les services.